Signora Presidente, onorevoli colleghi o colleghe, dato che c'è un numero più cospicuo femminile e mi fa anche piacere dato che si parla di questo tema. Parliamo un po' di numeri di questa barbarie, perché di barbarie si tratta.